Monsieur le Président, la commission du marché intérieur avait elle aussi été saisie pour avis et avait voulu apporter sa contribution à cette réflexion sur la définition d'une gouvernance d'entreprise plus responsable,

Nous nous étions donc attachés à la définition de quelques priorités, de quelques préconisations dont j'en retiens trois.

Cette préoccupation se trouve dans le rapport Bodu, qui souligne que les conseils d'administration doivent comprendre des personnes indépendantes présentant un éventail diversifié de qualifications, d'expérience et de parcours.

Autre point prioritaire pour notre commission qu'il y ait des propositions européennes équilibrées en matière de divulgation d'informations aux actionnaires dans les rapports annuels.